Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren Kollegen!

Eben hat Herr Kommissar Lewandowski schon zu Recht gesagt Konsolidieren ist die eine wichtige wenn auch nicht erfreuliche, aber notwendige Aufgabe, aber das reicht nicht aus. Die Frage ist Wie investieren wir besonders klug in den nächsten Jahren? Es ist klar, der europäische Haushalt hat keine Schulden, er hat auch nur die Größenordnung von 1 des Bruttoinlandsprodukts der Mitgliedstaaten, und trotzdem ist klar, dass der europäische Haushalt eine notwendige Rolle zu spielen hat bei der Frage, was in den nächsten Jahren wirkliche Zukunftsinvestitionen

Da geht es vor allem darum, in inklusives Wachstum und in Nachhaltigkeit zu investieren, d.

in erneuerbare Energien, in neue Energienetze, in Forschung in diesem Bereich, die uns wirklich besser macht, sowohl im europäischen Binnenmarkt wie auch im Weltmarkt. Denn nur, wenn wir nachhaltige neue Produkte haben, schaffen wir auch neue Arbeitsplätze. Wir haben jetzt neue Studien vorliegen, die uns noch einmal vorrechnen, dass wir, wenn wir wirklich in nachhaltige Landwirtschaftspolitik, in Nachhaltigkeit mit den Strukturfonds investieren, mehr neue Arbeitsplätze schaffen als mit den alten Maßnahmen.

Ich halte das für eine falsche Entscheidung, weil auch mit dieser Technologie nuklearer Müll anfällt. Wir wären gut beraten, unsere Mittel, die wir wirklich konzentrieren müssen, in Nicht Risikotechnologien, in neue nachhaltige Technologien und Produkte zu investieren.